Madame la présidente, Du temps de la France, l'Algérie, c'était le paradis!

ans. À ce titre, la place de ceux qui manifestent, notamment à Paris et ailleurs sur les événements actuels, devrait être en Algérie et nulle part ailleurs. Certes, la momie Bouteflika qui, du temps de sa lucidité, insultait les Français et crachait perpétuellement sur la France, tout en venant se faire soigner chez nous aux frais de nos contribuables, ne suscite en nous aucune sympathie. Alors, nous ne retenons pour notre part qu'un seul impératif les événements actuels ne doivent sous aucun prétexte justifier la moindre immigration supplémentaire.